Ouattara avait peut être gagné les élections, je ne crois pas que ce soit du domaine de l'évidence que vous ayez décrite. En tout cas, ce n'était pas l'avis du Conseil constitutionnel ivoirien, certes composé sur des bases politiques, exactement comme le Conseil constitutionnel français. Je serais ravi, en ce qui me concerne, qu'on s'occupe des élections françaises. Je représente une formation qui a pour elle des millions d'électeurs, dont le leader est arrivé en finale de l'élection présidentielle, qui n'a pas un seul député, un seul sénateur dans le parlement de son propre pays. Ça c'est un scandale qui vous laisse tous parfaitement indifférents!